Ik vroeg hem wat voor hem de grootste prioriteit was voor het Europese veiligheidsbeleid in de komende tijd.

Meer dan de helft van de mensen op deze wereld is tegenwoordig verbonden met het internet. Ook het aantal apparaten dat verbonden is met het internet, dat connected is, wordt alleen maar groter. Waar je vroeger alleen met je computer en een irritant inbelmodem het internet op kon, zijn nu onze koffiezetapparaten, onze thermostaten en onze tandenborstels connected We gaan tegenwoordig niet meer het internet op, maar we zijn non-stop online. Dat is mooi voor het gebruiksgemak dat daarmee gepaard gaat, maar het is ook kwetsbaar. Ook dat hebben we gezien. DDoS-aanvallen, hacks om bedrijfsgegevens te stelen, verkoop van drugs en andere verboden middelen op het dark web cyberaanvallen op kritieke infrastructuur. Één ding is in ieder geval duidelijk cybercriminelen laten zich niet beperken door grenzen. Een efficiënte aanpak kan zich dat dus ook niet permitteren. De richtlijn ter beveiliging van netwerk en informatiesystemen was een belangrijke stap om de EU weerbaarder te maken.

Mijn vraag aan de Commissie is hoe gaan we ons daar in de komende jaren tegen wapenen?